En ces temps difficiles, il est quand même impossible de continuer à vivre avec une Commission dont plus de la moitié des membres sont en train de faire leurs valises. Il faut de nouvelles impulsions à l'Europe, il faut donc bientôt cette nouvelle Commission.